Pe lângă faptul că scanerele cu raze T sunt capabile să creeze imagini 3D fidele ale corpului uman, fapt care contravine dreptului la intimitatea individului, expunerea repetată la astfel de radiații poate duce la crearea de leziuni în lanțurile ADN și, mai târziu, cauzează apariția de anomalii genetice. Vreau să subliniez faptul că riscurile și disconfortul la care ne am putea expune în eventualitatea utilizării pe scară largă a scanerelor corporale, precum și incertitudinea eficienței lor,